Madame la Présidente, le gouvernement saoudien a dépensé des milliards de dollars dans le cadre d'une stratégie de communication visant à améliorer son image auprès de la communauté internationale. Mais ne nous méprenons pas, le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme est déplorable.

Pendant que le prince Mohammed Ben Salmane s'efforce de redorer son blason par des efforts de communication, les autorités saoudiennes ordonnent des vagues d'arrestations arbitraires de dissidents, d'activistes, d'intellectuels, de membres de la famille royale. Pas étonnant alors que les conditions de migrants, principalement éthiopiens, soient dramatiques dans ce pays, qui, finalement ne sait pas ce que signifient les droits de l'homme. Non, il ne suffira pas d'inviter des stars de la culture ou du sport, ni d'accueillir le G 20 pour cacher les atrocités et les violations des droits de l'homme en Arabie saoudite. Mais en participant à cette stratégie, nous sommes complices, nous Européens, c'est pourquoi nous demandons de rétrograder la participation de l'Union européenne au G 20 et de lancer des messages politiques clairs à l'Arabie Saoudite dans toutes les relations que nous avons avec ce pays pour faire passer en priorité la question des droits de l'homme.